Vážená pani predsedajúca, Nigéria je naozaj obrovská krajina v Afrike s obrovským potenciálom ľudským, ale aj v oblasti nerastných surovín, a čoskoro by sa mohla stať veľmocou na území Afriky, s ktorou my, ako Európska únia, musíme mať veľmi dobré vzťahy. V skutočnosti však Nigéria ako taká je obeťou obrovských teroristických útokov, resp.

Ale obeťami teroristov nie sú len kresťania, ale samozrejme aj moslimovia a aj iné národnosti, a treba povedať, že ide o sociálno ekonomický konflikt, napríklad konflikt medzi pastiermi a farmármi medzi tými, ktorí chcú vyhnať iných z územia, aby mohli pásť vlastný dobytok. My im musíme, ako Európska únia, pomôcť po všetkých stránkach.